Aș dori să semnalez o problemă foarte acută în prezent în România, dar care există, sunt convins, sub anumite forme în toate statele membre ale Uniunii. Este vorba despre o situație gravă care afectează micile întreprinderi și le anulează șansele de a se dezvolta și de a și reveni după criza economică. Consiliul Național pentru întreprinderi mici și mijlocii estimează că 8 din 10 firme care au obținut finanțări europene renunță la proiecte din lipsa cofinanțărilor. Situația este valabilă la toate programele cu finanțare europeană și consider, în aceste condiții, că Uniunea, pe de o parte, și statele membre pe de altă parte, sunt datoare să identifice și să pună în practică noi măsuri de sprijinire a micilor întreprinderi, ținând cont mai ales de faptul că 70 din forța de muncă ocupată de pe teritoriul Uniunii își desfășoară activitatea în cadrul acestora.